Sono paesi che sono anche fondatori dell'Unione europea e che continuano a perpetrare una politica fiscale che va ad aggredire quella che è la possibilità dei paesi di recuperare le imposte dalle multinazionali, e noi dobbiamo fare il possibile affinché questo scandalo finisca. La relazione non è vincolante, purtroppo, infatti si trova un ampio consenso in questo Parlamento. Il problema poi è nelle proposte legislative noi vogliamo che il Consiglio riesca a lavorare bene su questo e trovi delle soluzioni e prenda a tesoro quello che sarà scritto nella relazione. Spero, ripeto, che nella votazione non venga depauperato un testo che comunque, per quanto non legislativo, sarà importante per dare una mossa a questo sistema.